Gelijkheid tussen mannen en vrouwen is een Europees basisrecht.

De Europese Commissie mág dus niet alleen wetgeving voorstellen om dat recht te garanderen, maar móet dat zelfs doen. Een van de terreinen waarop gelijkheid tussen mannen en vrouwen nog ver te zoeken is, aantonend en schrijnend, is in de top van het bedrijfsleven. Extra schrijnend in deze tijden van crisis. We hebben pijnlijk gemerkt dat economische besluitvorming een gigantische invloed heeft op de levens van alle mensen in de EU. Het is simpelweg ondemocratisch om de helft van de bevolking uit te sluiten van deze besluitvorming. Dus, mijn dank aan commissaris Reding, die eindelijk met een goed en genuanceerd voorstel is gekomen om hier iets tegen te doen.

Nu is het aan de Raad.

Het is goed nieuws dat in Duitsland een coalitieafspraak gemaakt is over vrouwen in de top van het bedrijfsleven daar. Dan hebben we nog één extra land nodig. Ik heb mijn hoop op Estland gevestigd. Dan kunnen we gaan onderhandelen. Ik hoop dat de Raad er alles aan gaat doen om zo snel mogelijk met ons rond de tafel te gaan zitten. Er ligt nu een prachtige kans om een heel belangrijke stap te nemen voor gelijkheid voor mannen en vrouwen in Europa.